Einerseits wollen wir natürlich dieses wichtige afrikanische Land stabilisieren und wollen nicht, dass die Zivilbevölkerung unter irgendwelchen Sanktionen leidet und die Ärmsten der Armen noch ärmer werden.